Îmbătrânirea populației determină creșterea cererii privind serviciile de îngrijire la domiciliu.

20. În multe dintre statele membre, programele de redresare economică au însemnat diminuarea bugetelor pentru sănătate, ceea ce a determinat și concedierea multor angajați din acest sector. Nedeclararea prestării serviciilor de îngrijire la domiciliu sau de curățenie privează pe acești lucrători de șansa la un trai decent și mai ales la o pensie decentă. Având în vedere că în aceste domenii lucrează în special femei, care în general sunt responsabile în propria lor familie atât pentru creșterea copiilor, cât și pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, aș dori să întreb Comisia dacă există statistici la nivel european și la nivelul fiecărui stat membru privind lucrătorii la domiciliu. Aș dori să întreb care sunt măsurile pe care Comisia le are în vedere pentru a asigura flexibilitatea necesară, dar și respectarea drepturilor acestor lucrători.